Pán predsedajúci, demokratické voľby musia byť nezávislé od akéhokoľvek zasahovania ďalších strán. Ako sme videli pri referende o brexite, pri amerických prezidentských voľbách alebo pri holandskom referende o asociačnej dohode s Ukrajinou, kybernetické útoky, dezinformácie a propaganda môžu úplne zvrátiť verejnú mienku. Som preto rád, že Európska únia začína voči takýmto útokom bojovať, a oceňujem vytváranie centier, ktoré monitorujú kybernetické útoky a odpovedajú na ne. V tejto oblasti by sme sa však mali inšpirovať od občianskych aktivistov, ktorí hoci niekedy osamotene, ale veľmi účinne bojujú v hybridnej vojne. Príkladom takéhoto odhodlania je aj Slovák Ján Benčík, minulý rok ocenený Cenou európskeho občana. Dezinformácie a ich následky môžu natrvalo poškodiť demokraciu a obrana voči nim je nielen legitímna, ale aj veľmi potrebná. Na budúci rok počas volieb do Európskeho parlamentu môžeme, tak ako v minulosti, očakávať ofenzívu útokov na európsky projekt a na podporu strán a hnutí, ktoré si želajú jeho zničenie. Odpoveďou na takúto činnosť môže byť len hovorenie pravdy a systematické odkrývanie lží. Musíme viac hovoriť o tom, čo Európska únia prináša ľuďom a krajinám a ako by náš kontinent vyzeral bez integrácie. Len pravda a blízky kontakt s ľuďmi je liekom na útoky a klamstvá, ktoré sú šírené v kybernetickom priestore. Nebojme sa preto jasne pomenovať klamstvo a odhaliť pôvodcov dezinformácií. Práve my v Európskom parlamente máme túto zodpovednosť.